Spoštovani predsedujoči, spoštovani predstavniki vlade, kolegice, kolegi. Hvala lepa za besedo. Do sedaj nekako smo govorili bolj na splošno - ali pa, če želite, na akademskem nivoju - pa bi samo želel to razpravo spustiti dejansko na neko operativno področje in na tiste stvari, ki pravzaprav tarejo večino članov, tako pripadnikov romske skupnosti kot seveda tudi pripadnikov več večinskega prebivalstva. Jaz sam osebno menim, da romska vprašanja poznam celovito. Z njimi se operativno ukvarjam praktično vso mojo poklicno pot in ocenjujem, da so stvari, ki jih bom navedel v nadaljevanju, bistvene za rešitev celotne romske problematike. Kot sem že prej povedal, bo v poslanski, v stališču Poslanske skupine Socialdemokrati, tudi sam izzive na področju reševanja romskih vprašanj na splošno razvrščam v štiri kategorije, in sicer izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere in pa varnostne razmere. In da so vse te teme med seboj ključno povezane in neposredno učinkujejo druga na drugo. Izobrazbena struktura Romov je precej nizka. Večina jih niti ne konča uspešno osnovne šole, razlogi za tako stanje pa je dejstvo, da Romi izobrazbe zelo pogosto ne pojmujejo kot vrednoto. Zaradi tega je njihovo obiskovanje pouka neredno, ne vključujejo se v vrtec, vzrok pa je iskati tudi v slabem znanju slovenskega jezika, pomanjkljivi socializaciji otrok, odrinjenosti romskih otrok od otrok večinskega prebivalstva, in pa seveda tudi zaradi revščine, neurejenih bivanjskih in socialnih razmer tepi ter pomanjkanje motivacije znotraj romske skupnosti in seveda znotraj znotraj posamezne družine. Otroci ponavljajo vzorec staršev, med njimi obstaja zavedanje, da je moč preživeti tudi brez izobrazbe in brez zaposlitve. Od socialnih transferjev ter zavedanje o manjših možnostih za zaposlitev. Nizka stopnja izobrazbe ima za posledico veliko brezposelnost, torej pripadnikov romske skupnosti, saj le-ti večinoma niso zaposleni. Osnovne življenjske potrebe pa si zagotavljajo s pomočjo socialnih transferjev, ki jih daje država pravzaprav vsem ljudem, ne samo njim. In seveda živijo v težkih razmerah ter dokaj pogosto se ukvarjajo tudi z legalno, pollegalno pa tudi nelegalno aktivnostjo. Torej, zbiranje odpadnih surovin, prodaja le-teh, prekupčevanje, posojanje denarja, tudi za oderuške obresti, izvrševanje kaznivih dejanj in prekrški. Drug razlog velike brezposelnosti je predsodek delodajalcev, saj Romi pogosto veljajo za nezanesljivega delavca, ki je nagnjen izvrševanju kaznivih dejanj. Kar je stereotip, in to ne bi smelo biti. Tretji razlog so ic nezainteresiranost Romov samih. Torej, za zaposlitev, saj je razkorak med plačo in pa nekvalificiranega delavca in socialnimi transferji zelo majhen. Poleg tega pa obstaja zelo pomemben četrti razlog, to pa je zadolženost Romov. In sicer za zadolženost do države in pa nekih drugih upnikov, podjetij, vendar ta dolg v primeru prejemanja socialne pomoči ni izterljiv. To pa ima za posledico dejstvo, da si zadolženi Romi zaradi grozečih se izvršb ne želijo iskati zaposlitev. Tudi če bi si jo poiskali, pa bi bila zaradi izterjanih izvršb plača v tem primeru zagotovo manjša od socialnih transferjev, česar se zavedajo in zato tudi ne želijo aktivno iskati zaposlitve. Ker so brez redne zaposlitve in imajo majhne prejemke iz socialnih transferjev, si seveda sami niso sposobni urediti bivanjskih razmer. Najbolj kritični bivanjske razmere so v romskih naseljih, tam so njihova bivališča pogosto slaba, z neurejenim statusom, nelegalna, na zemljišču last občine ali države, redko na zemljišču last fizičnih oseb. Ta naselja so občine in države skozi desetletja večinoma tolerirale in jih niso urejale, ter so to urejanje prepustile pravzaprav neformalno, nekako neformalno posamezniku. Naselja se zaradi visoke natalitete Romov širijo, to zbuja pri večinskem prebivalstvu negodovanje in zahteve po omejitvi naselij in ureditvi razmer. Razmere pa se urejajo počasi, vzrok pa je iskati tako v predpisih države in dolgotrajnih postopkih, veliki finančni obremenitvi, najpogosteje lokalnih skupnosti in Romov samih, nezainteresiranosti ali celo nasprotovanju posameznih družin oziroma celih romskih skupnosti k urejanju, urejanju, preselitvi ali celoviti ureditvi posameznega romskega naselja. To smo priča nenazadnje tudi v Kočevju v zadnjem obdobju, kjer poskušamo lokalna skupnost intenzivno urejati nelegalno romsko naselje, pa prihaja do uporov različnih predstavnikov romske skupnosti. Posledica vseh teh neurejenih razmer pa je četrta kategorija, to pa so varnostne razmere. Te so še posebej slabe v romskih naseljih, manj pa v romskih družinah, ki živijo izven naselij med večinskih prebivalstvom. V romskih naseljih so pogosto prisotni medsebojni spori. Mnogokrat se ti spori rešujejo z grožnjami, ustrahovanji, fizičnim nasiljem, pa tudi z napadi na življenje. Zaradi tega si Romi, kjer je seveda to mogoče, bivališča v naseljih uredijo tako, da niso preblizu drug drugemu, vendar kljub temu nekako v območju romskega naselja, kajti med njimi zelo hitro lahko pride do sporov. Pogosto zaradi neprimernega obnašanja otrok, kakšnega drugega spora med starši, objestne vožnje posameznikov skozi naselja in podobno. Poleg tega pa se konflikti dogajajo tudi z bližnjim večinskim prebivalstvom. Nekatere najpogosteje moti glasna glasba, razna uporaba pirotehničnih izdelkov, uporaba strelnega orožja, kurjenje izolacijskih izolacije barvnih kovin, neustrezno ravnanje z odpadki, beračenje, priložnostne tatvine in podobno. Taki dogodki povečujejo razkol med romsko skupnostjo in med večinskim prebivalstvom. Policija v večini primerov opravi svoje naloge in trenutno sicer vzpostavi neko normalne razmere, pogosto z represivnimi ukrepi, tako pri kršitvah znotraj naselij, kot tudi izven. A ker večina Romov ni zaposlenih in ker živijo od socialnih transferjev, ki pa po našem Zakonu o izvršbi in zavarovanju niso so izvzeti iz izvršbe, do realizacije kazni ne pride. Dolg in ne izpuhti, temveč se nalaga in čaka na neke boljše čase, ko bi se socialni status te osebe spremenil in seveda torej izboljšal, torej ko bi oseba se zaposlila, nekaj dedovala oziroma prišla do kakšne druge nepremičnine ali premičnine, vendar se to ne zgodi. Seveda se tudi Romi tega zavedajo, zavedajo se svojega dolga. Veliko, vam povem iz lastnih izkušenj, je zadolženih od nekaj tisoč evrov pa do nekaj deset tisoč evrov. To so pravzaprav Romi meni sami povedali v času, ko sem bil podžupan v občini Kočevje, ker so si pač poskušali na neki način urejati te razmere, pa n zavedajoč se, da bodo padli pod izvršbo, tega potem tudi ne ne ne storijo. In na ta način si potem tudi ne želijo na legalen in transparenten način urediti bivalne razmere in postati neki uraden lastnik teh nepremičnin ali pa tudi premičnih stvari. Denar, kdorkoli ga že ima, hranijo v nogavicah. In ker se zaradi teh okoliščin izogibajo zaposlovanju, tudi pri otrocih ne zbujajo interesa za zaposlitev, seveda tudi ne za pridobitev ustrezne izobrazbe. Tako se krog med izobrazbo, zaposlitvijo, bivanjskimi razmerami in varnostnimi razmerami ponavljajoče se vrti, izhoda pa ni. Hkrati s tem, tisti, ki izvršujejo kazniva dejanja, dobijo in pa tudi prekrške, dobijo neki lažen občutek neke imunitete, torej občutek, da se jim pač ne more nič zgoditi in s tem svoja ravnanja ponavljajo, dolg pa se povečuje. Seveda rešitve obstajajo. Če znamo opredeliti konkretne probleme, bomo znali opredeliti tudi rešitve oziroma se že same nakazujejo, vendar tukaj ne gre za posamezne ukrepe, gre namreč za sistemske ukrepe, ki se morajo istočasno odvijati na vseh štirih opredeljenih kategorijah. Na področju izobraževanja je potrebno s sistemskimi ukrepi motivirati starše, da svoje otroke pošiljajo v vrtec in osnovno šolo ter vzpostaviti tudi ustrezne mehanizme, ki bodo tudi od staršev terjali učinkovito odgovornost. Torej za neupravičeno odsotnost otrok od pouka. Sistemski ukrepi bi morali biti regulirani na način, da bodo starši sami spoznali, da je izobrazba nujna, torej če želijo priti do določenih pravic. Pojavljali so se razni predlogi, takšni in drugačni, kako to vzpostaviti, eni tudi na način, da bi povezali pridobitev vozniškega dovoljenja z ustrezno ustreznim nivojem izobrazbe. Poseben program izobraževanja je bi bilo potrebno uvesti tudi za osebe, ki so starejši od petnajst let, z namenom pridobitve osnovnošolske, poklicne ali srednješolske izobrazbe, ter jih s sistemskimi ukrepi prav tako motivirati, da bi tak program tudi dokončali. Na področju zaposlitve je takoj nujno potrebno zagotoviti ustrezen visok nivo o dohodka iz zaposlitve, ki bo ljudi stimuliral k aktivnemu iskanju zaposlitve in bo pomenil občuten finančni preskok med socialnimi transferji in plačo nekvalificiranega delavca oziroma drugega ustreznega delovnega mesta. Potrebno bo na ustrezen način stimulirati delodajalce, da se bodo pogosteje odločali za ponujanje prostih delovnih mest tudi Romov in drugim trajno nezaposljivim ljudem. Glede dolga, ki ga imajo Romi do države in raznih podjetjih, torej neplačane kazni, globe, stroški operaterja mobilne telefonije in še kaj, bo potrebno sprejeti neke sistemske ukrepe, in sicer eden in oziroma prvi med njimi mora biti tak, ki bo učinkovito preprečeval, da bi se jim dolg povečeval. Šele ko bo tak ukrep sprejet in se dolg ne bo več povečeval in bo ta ukrep zaživel, bo potrebno premisliti tudi, kako ravnati s preteklim dolgom, in se odločiti, bodisi ali bo šlo za odpis dolga bodisi da se sklene neki dogovor z njimi o o postopnem odplačevanju, s čimer bi se zaradi tega dolga pravzaprav ne bi smelo pa bistveno posegati v njihov osebni dohodek ali tudi njihove nepremičnine. Ta ukrep bi morala veljati za vse, ne samo za Rome, saj bi z izvzetjem ostalih ljudi le slednje diskriminiral. Glede urejanja bivanjskih razmer je nujno, da se romska naselja, kjer je to mogoče, legalizirajo. Tukaj vidim nalogo lokalnih skupnosti, da speljejo postopke legalizacije naselij, vendar bi morala država te postopke poenostaviti, skrajšati in poceniti. Bistveno pa je spoznanje, da romska naselja niso bodočnost, zlasti ne neurejena, ki spominjajo na gete, favele, slume, in tako naprej. Zato je bistvenega pomena, da se pripravijo razpisi, ki bojo omogočali individualno reševanje bivanjskih razmer posameznikov in ne zgolj komunalno opremljanje naselij. Neracionalno namreč je in neučinkovito na primer komunalno urejanje romskega naselja, kjer so objekti taki, kjer niti nimajo niti sanitarij niti ustreznih, da bi lahko kanalizacijo kam speljali. Pri svojem delu sem samo prišel do spoznanja, da bi se marsikatera romska na družina z veseljem izselila iz romskega naselja med večinsko prebivalstvo, a za to nima ustreznih finančnih pogojev. Zato bi bil po mojem mnenju pravilen pristop ta, da bi se najprej pripravili ustrezni razpisi, ki bi spodbudili individualno reševanje bivanjskih razmer izven naselij bodisi za nakup zemljišča bodisi za nakup nekega ustreznega bivališča za posameznika ali družine, takrat pa bi se romska naselja tudi sama zmanjšala. Romi bi začeli živeti med večinskim prebivalstvom, integracija bi bila hitrejša. Šele potem bi bilo potrebno pristopiti k ustreznemu urejanju komunalne infrastrukture tudi v naseljih. Seveda pa je pri tem potrebno z urediti njihovo zadolženost, kajti nima nobenega smisla, da Rom, ki dolguje državi ali pa kdorkoli drug, ki je na socialnih transferjev in mu je potrebno urediti zadeve na tak način, torej čed, da se mu potem, ko postane lastnik neke nepremičnine, pa to država vzame in tukaj ni potem nobene logike. Z eni strani dajemo, po drugi strani pa jemljemo. Kot že rečeno, so varnostne razmere v romskih naseljih, pa tudi izven njih, posledica vseh ostalih neurejenih razmer in z iz in izboljšanje ostalih treh kategorij se bodo v veliki meri izboljšale tudi varnostne razmere. Potrebno je popraviti učinkovite sistemske ukrepe, ki bodo preprečevali večanje dolga posameznikov zaradi izvrševanja nezakonitih dejanj in ustrezno sanirati pretekli dolg. Hkrati pa bo potrebno učinkovito obravnavati tudi vse tiste, ki bi kljub vsem ukrepom še vedno kršili predpise in izvrševali nezakonita ravnanja. Na kratko sem na nanizal štiri kategorije, ki so bistvene za urejanje romskih vprašanj. Reševanje mora teči vzporedno, vendar realno ne moremo pričakovati takojšnjih pozitivnih rezultatov. Pomembno je, da se s temi ukrepi prične takoj. Za konec naj povem, da sem se kot policist skoraj vso svojo poklicno pot ukvarjal z romsko skupnostjo. Pri tem sem večino ved večinskim prebivalstvom pogostokrat naletel na nezadovoljstvo, negodovanja in takšne ali drugačne oblike nestrpnosti do romskega prebivalstva. A na drugi strani sem s strani romske skupnosti velikokrat velikokrat naletel na fizične oblike nasilja pripadnikov romske skupnosti nad večinskim prebivalstvom. In tutel torej, na območju, kjer sem deloval, torej v Kočevju, so izvajali fizično nasilje nad večinskim prebivalstvom. Vem za mnogo primerov, ko so in še vedno Romi izvajajo fizično nasilje nad večinskim prebivalstvom, pa tudi nad pripadniki njihove lastne skupnosti. Nekaj primerov zagotovo poznate. Lahko jih tudi naštejem: do smrti pretepen Rom na bencinskem servisu, torej zaboden občinski svetnik v Kočevju s strani Roma, pretepen podjetnik zaradi tega, ker je poklical policijo, ker se se, je bila prometna nesreča na dvorišču, kjer so imeli Romi to prometno nesrečo, pretepen voznik, ki je zaradi nepazljivosti izsilil prednost vozniku Romu. Lahko bi našteval tudi še primere na prireditvah, koncertih, veselicah in še in še. Vendar o tem ne govorim, z ne želim govoriti zato, ker bi bil populist, temveč zato, ker med takšnim vedenjem Romov in nestrpnostjo obstaja korelacija. Če poenostavim, Romi so nezadovoljni, zlasti tisti iz romskih naseljih, ki slabših in živijo v slabših razmerah kot večinski prebivalci. Vzroke za to sem pa že opredelil. Z opisanim agresivnim vedenjem na neki način izražajo nezadovoljstvo, kar zbuja med večinskim prebivalstvom nasprotno nezadovoljstvo in zaradi teh ravnanj jih ne želijo imeti v svoji bližini. Tos Romi zaznavajo ...